Madame la Présidente, selon nombre de diplomates et, notamment ceux, bien sûr, des pays qui ont des bases militaires et ils sont de plus en plus nombreux Djibouti serait une ancre de stabilité.

En dépit d'atouts non négligeables, Djibouti est ravagé par le sous développement économique, une misère sociale généralisée et un verrouillage politique caractérisé, et le mot est faible. Cette résolution est, en elle même, une révolution.

Nous dénonçons la mascarade électorale du scrutin présidentiel du 8 avril.

D'ailleurs, même l'Union africaine a reconnu un certain nombre d'irrégularités, c'est dire!

Nous demandons une enquête internationale indépendante. Oui, il y a urgence à lever la chape de plomb qui pèse sur ce pays et dont le peuple djiboutien fait les frais.